Egypt je stále v revolučnom procese. Ústava nie je nikdy formálnym procesom, je vždy výsledkom pomeru síl medzi rôznymi hodnotami, tradíciami, vyznaniami.

Krajiny Strednej, Južnej a Severnej Európy sa vracali k demokratickej tradícii, Egypt ju hľadá, formuje. Egyptská ústava iste nebude ideálnym modelom demokracie a právneho štátu. Ak bude aspoň tým, čo nazývam tolerančným štátom, ktorý napokon bol prevažujúci v Európe skoro 200 rokov, bude to významným krokom k budúcemu štátu demokracie a slobody. Ja verím, že Egypt absolvuje tento proces rýchlejšie, ako to bolo v európskych dejinách, a to aj s pomocou práve nás a Európskej únie.